Signora Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti.

Ribadisco che ci sono, insieme al mio, altri emendamenti per l'esenzione delle piccole e medie imprese. Mi auguro vivamente che il Consiglio accolga favorevolmente il testo che domani sarà approvato dall'Aula, che ci ha visti coinvolti per diversi mesi, e che la posizione del Parlamento possa diventare un'ottima base di discussione. Ne approfitto per ringraziare le autorità competenti dei diversi paesi dell'Unione europea che mi hanno permesso di avere una visione più ampia sulla complessa normativa e sulla sua applicazione nei diversi territori. Permettetemi un doveroso ringraziamento alle autorità competenti italiane, in particolare al direttore generale presso il ministero della Salute, dott. Silvio Borrello, e al suo staff che, in collaborazione con la Presidenza greca, sta lavorando alacremente alla proposta. Spero che il sistema dei controlli, così come delineato, lasci spazio alla creazione di nuove figure tecniche e professionali per il benessere animale e per l'ispezione dei prodotti di origine animale, che potranno contribuire al conseguimento degli obiettivi del regolamento.